Der Jahresbericht liegt uns vor und ist uns, denke ich, sehr wohl allen bekannt und zeigt vor allem die ausgewogene Arbeit von Ihnen, Her Diamandouros.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Zusammenarbeit erwähnen. Organe, Einrichtungen und Stellen der EU sind aufgerufen, mit dem Bürgerbeauftragten noch besser zusammenzuarbeiten und so den interinstitutionellen Dialog zu verbessern und damit auch einen Beitrag zur Verbesserung des Image der EU zu leisten. Der Sonderbericht bezüglich der Erweiterung des Flughafens in Wien zeigt sehr gut, dass durch hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten sich auch wirklich gute Lösungen für alle ergeben können.

Ich zähle, wie gesagt, Menschen mit Behinderungen dazu, ich zähle aber auch Kinder dazu.

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen noch alles Gute und danken für die hervorragende Zusammenarbeit und Ihren Einsatz!